aukna hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum meðflutningsmenn mínir að þessari tillögu eru háttvirtir þingmenn birkir j jónsson guðni ágústsson og bjarni harðarson tillögugreinin hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að taka hið fyrsta upp viðræður við samband íslenskra sveitarfélaga um aukna hlutdeild sveitarfélaganna í innheimtum skatttekjum sveitarfélögin eins og við vitum eru mjög misjafnlega stödd fjárhagslega háttvirtir þingmenn eru nú á síðustu dögum síðustu vikuna búnir að hitta ansi marga sveitarstjórnarmenn um allt land og þar sem þessi mál hafa meðal annars verið rædd það er fjárhagsleg afkoma sveitarfélaganna og rekstur þeirra það hefur sumum sveitarfélögum reynst erfiðara og erfiðara á síðustu árum að halda uppi sinni lögbundnu þjónustu og starfsemi útsvarstekjur og annað hefur verið að breytast þróunin hefur verið sú en hins vegar í allri umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og afkomu þeirra er auðvitað ekki einfalt að ræða það vegna þess að staða sveitarfélaganna er mjög misjöfn jafnvel staða svipaðra sveitarfélaga á svipuðum svæðum getur verið mjög misjöfn þannig að það er engin ein lína í því máli því miður er ekki að sjá núna að afkoma margra sveitarfélaga sem hafa átt erfitt getum við sagt muni batna á næstu mánuðum og missirum vegna þess að eftir að ákvörðun var tekin um að skerða veiðiheimildir í þorski var alveg borðleggjandi að mörg sveitarfélög margar sjávarbyggðir munu verða fyrir þrengingum munu verða fyrir tekjumissi þannig að þar má segja að sé komin upp ný staða að þessu leyti í mörgum sveitarfélögum tekjustofnar ríkisins hafa verið að þróast á undanförnum árum við sjáum það til dæmis í fjárlagafrumvarpinu í þeim upplýsingum sem þar liggja fyrir að fjármagnstekjuskattur hefur vaxið gríðarlega mikið á örfáum árum og þetta er skattur sem var ekki innheimtur fyrir um það bil tíu árum síðan

samband íslenskum sveitarfélaga hefur ítrekað ályktað um að sveitarfélögunum beri að fá hlutdeild í þessum fjármagnstekjuskatti að einhverju leyti það er eitt af því sem við bendum á í greinargerð með þessari tillögu að það verði farið yfir það sérstaklega hvort það sé rétt að sveitarfélögin fái sérstaka hlutdeild í þessum fjármagnstekjuskatti þannig að það er eitt af því sem tengist þessari tillögu það er að ríki og sveitarfélög komist að niðurstöðu um það það hafa mjög margir tekið undir þessar ályktanir sambands sveitarfélaga og ég held að það sé rétt munað hjá mér að hæstvirtur félagsmálaráðherra núv hafi tekið undir það núna bara í einhverju viðtali um helgina þannig að ég hygg að samband sveitarfélaga eigi stuðningsmenn um þetta mál í röðum bæði háttvirtra alþingismanna og eins hjá ráðherrum í ríkisstjórn ég held

sérstaklega nú er það svo að jöfnunarsjóður sveitarfélaga leikur stórt hlutverk í þessari flóru allri saman það var ákveðið eftir nokkrum árum að setja sérstakt fjármagn inn í jöfnunarsjóðinn til þess að mæta aðstæðum sem upp hafa komið hjá sveitarfélögum sem hafa misst útsvarstekjur eða þar sem fólki hefur fækkað það var ákveðið á síðastliðnum vetri í samkomulagi milli þáv ríkisstjórnar og sambands sveitarfélaga að auka við þessa fjármuni það er þetta var áður sjö hundruð milljónir en á þessu ári og næsta verða þetta fjórtán hundruð milljónir sem jöfnunarsjóður mun síðan fara að gera tillögur um hvernig verði ráðstafað og síðan er það viðkomandi ráðherra að ganga frá því þessir sérstöku fjármunir sem jöfnunarsjóður hefur yfir að ráða er bráðabirgðaúrræði sem mun renna út í lok næsta árs við teljum það sem flytjum þessa tillögu að það sé mjög mikilvægt að núna verði farið í þessar viðræður milli ríkis og sveitarfélaga til þess að menn sjái lengra fram í tímann í þessum málum það er mjög mikilvægt ekki síst í ljósi þess sem ég nefndi hér og við þekkjum þeirrar þróunar sem er orðin i sjávarútvegi og mun verða á næstu missirum og einhverjum árum væntanlega hæstvirtur forseti ég ætla ekki að hafa þetta öllu lengra í upphafinu ég geri ráð fyrir því að allmargir háttvirtir þingmenn vilji taka þátt í umræðu um þetta mál enda er mikill áhugi hjá mörgum hér á alþingi á sveitarstjórnarmálum og margir sem hafa komið að þeim málaflokki ég legg til að að lokinni þessari umræðu fari þessi tillaga til félagsmálanefndar

er að höndla málefni sveitarfélaganna í stjórnarráðinu og hefði komið að þar hefðu menn gefið sér heldur lengri tíma til þess að fara yfir það svo ég tali nú ekki um að hafa eitthvert samráð við til dæmis samband sveitarfélaga og sveitarstjórnarmenn um það með hvaða hætti þeim málum verði komið fyrir í framtíðinni